Na druhej strane, v mnohých krajinách vidíme nedostatočnú zodpovednosť vlád za nakladanie s poskytnutými prostriedkami, preto je veľmi dôležité citlivo zvažovať, či tá ktorá krajina je skutočne schopná efektívne a zodpovedne nakladať s prostriedkami našej rozpočtovej podpory. Aj preto úsilie pána spravodajcu Charlesa Goerensa o spresnení pravidiel poskytovania európskej rozpočtovej podpory vnímam ako zmysluplné úsilie o efektívnejšie a racionálnejšie nakladanie s prostriedkami Európskej únie, čo je podľa môjho osobného názoru hodné aj našej širokej podpory.